Tedy i to je důkazem toho, jak velký problém v některých členských státech je navrhovaná změna směrnice o držení zbraní. Chtěl jsem z tohoto místa vyzvat paní komisařku, aby Evropská komise věnovala tomuto problému mimořádnou pozornost a vnímala, o jak citlivé téma se jedná a jak velké bouře a nevole v jednotlivých členských státech původní návrh Evropské komise vyvolal.

Moc tedy prosím paní komisařku, aby Evropská komise znovu přehodnotila, na kolik jsou všechna ustanovení této směrnice opravdu potřebná v boji proti terorismu, a aby z tohoto návrhu vynechala ty části, které pouze šikanují legální držitele zbraní a v boji proti terorismu příliš nepomáhají.